Señor presidente, hace diez años, Viktor Orbán llegó al gobierno en Hungría con una abrumadora mayoría de premio electoral y, desde entonces, la situación no solamente ha empeorado sino que se ha cronificado. Una y otra vez regresa la cuestión de Hungría al Parlamento Europeo. En aquel entonces presidí, como presidente de la Comisión LIBE, como soy ahora, la primera delegación que estudió el impacto de sus medidas sobre la libertad de expresión, la libertad académica y la protección de las minorías. Pero ahora se suman la insolidaridad ofensiva para con el resto de los Estados miembros en materia de migraciones, asilo y refugio y alegaciones de corrupción en el manejo de fondos europeos. Y todo, invocando la mayoría. Y hay que recordar que nunca fue verdad que la democracia sea simplemente el gobierno de la mayoría. Y ninguna victoria electoral permite desvincularse de los valores y principios europeos. La democracia no es el gobierno de la mayoría sin más, sino la protección de las minorías y el atenerse a las reglas de juego, al Estado de Derecho.